Czy odpowiedzią na śmierć ma być śmierć? Jak wyraził się niedawno papież Franciszek, wojna jest zawsze porażką dla ludzkości. Idąc tym torem rozumowania słuszne jest sięgnięcie po inne skuteczne środki jak np. objęcie międzynarodową kontrolą składów broni chemicznej w Syrii. Źle by się stało jednak, gdyby tego typu propozycje miały okazać się fałszywym alibi dla opóźnienia w czasie jakichkolwiek działań. Pomimo rzekomej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej tradycyjnie już w momentach zapalnych, tak jak w przypadku Syrii, Unia nie mówi jednym głosem. Anglia i Niemcy wykluczają interwencję zbrojną, a Francja ją poparła.